Po prvním období v Bruselu jsem pochopil, že skoro nic nevím. A v tomto druhém období práce v Parlamentu mám stále silnější pocit, že tomu už asi přestávám i rozumět.

Protože celou dobu slyším jako hlavní myšlenku stále dokola, že liberalizace má přinést levnější cenu energie pro spotřebitele.

Přitom pod tímto ústředním heslem o stabilnějších, spolehlivějších a levnějších dodávkách energií stále přijímáme nová a nová pravidla. Celková globalizace a liberalizace trhu nakonec nezajišťuje spolehlivější a levnější energie. V konečném důsledku hlavní náklady nesou vždy občané spotřebitelé. Narozdíl od velkých hráčů na trhu, kteří si na malé zisky naříkat rozhodně nemohou. Předložený dokument je poměrně odborný a složitý a nemohu se zbavit dojmu, že se v něm nejlépe orientují a také ho ovlivnili především velcí hráči evropského energetického trhu, potažmo velké členské státy. Nicméně faktem také je, že zpráva přináší prvky posílení transparentnosti, o kterých už zde hovořili kolegové. Je to i díky práci zpravodaje, kterou bych chtěl vysoce hodnotit a ocenit, protože byla nesmírně náročná. Stejně jako je skutečností, že trhy s energiemi mají přeshraniční charakter, a proto jsou jistá pravidla nezbytná. Ve výboru ITRE jsme k návrhu Komise přinesli řadu změn, abychom se ještě více zaměřili na předcházení projevům zneužívání a manipulace na energetickém velkoobchodním trhu. Přes to všechno nás ale ještě čeká na tomto poli dost práce. Třeba i proto, že vlastně zatím celoevropský energetický trh neexistuje, není vzájemně propojený a nemůžeme, anebo jen omezeně, pružně a účinně reagovat na případné krizové situace.